Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Europa così come continuano ad immaginarla non può non farsi carico del capitale umano più colpito, ferito dalle diseguaglianze e quindi prigioniero delle sue tante povertà. Dunque le diseguaglianze generano povertà, combattere le diseguaglianze significa offrire a ciascuno una pluralità di strumenti indispensabili per sconfiggerle. La scelta di fondo, quindi, è quella di garantire l'esigibilità dei diritti. È questo il tempo in cui la politica deve assumersi tutta intera la responsabilità di ripensare il suo modello di sviluppo, mettendo al centro il tema della dignità delle persone e del valore del capitale umano, senza indugiare sulla lettura di comodo che lega, in una relazione di causa effetto, l'impoverimento delle opportunità alla crisi economica. È dunque questo il tempo in cui decidere di non contrarre la spesa pubblica, bensì di riorientarla per garantire diritti, combattere le diseguaglianze, contrastare le povertà. È questo il tempo che ci induce a generare un nuovo sentimento di comunità dentro un'idea di coesione sociale che leghi la filiera pubblica agli attori del territorio, per pensare a nuovi modelli di welfare dentro i luoghi di lavoro e nei luoghi di vita, per rispondere alla domanda di accessibilità a nuovi stili di vita, alla cura e alla prevenzione, in ogni età della vita e in ogni angolo d'Europa, per consentire ad ogni bambino e ad ogni bambina di poter crescere nella consapevolezza di poter competere da adulto in uno scenario che vogliamo sempre più generoso di opportunità per tutti, immaginando di poter costruire il proprio progetto di vita attraverso il lavoro, certamente equamente retribuito, ma di qualità e sicuro. Insomma, l'Europa dello sviluppo e della crescita sostenibile ed inclusiva non può che partire da qui, dall'Europa delle opportunità per tutti e per tutte.